Myslím si totiž, že odvedl obrovský kus práce, a chtěl bych poděkovat i všem, kteří se na této zprávě spolupodíleli, protože mi přijde z mého pohledu velmi vyvážená. Bylo už tady zmíněno, že pro nás ASEAN je třetí nejdůležitější obchodní partner, ale nikdo tady nezmínil, že pro ASEAN my jsme druhý nejdůležitější obchodní partner a je potřeba dialog a rozvoj obchodních vztahů dále prohlubovat.

A vedle toho je potřeba se státy hovořit také o životním prostředí, o větší bezpečnosti a třeba i o tom tématu inovací.